Obzvláště pak vítám výzvu ke společnému zasedání Rady, na níž by se mělo jednat o nových problémech s možnými přeshraničními dopady. To je přesně ta problematika, která by se měla řešit primárně. Nikoliv však pouze co se týče nových problémů, ale i těch stávajících. Jsou prostě v EU regiony, kde ať už kvůli špatné implementaci evropské legislativy nebo její ignoraci vznikají velmi silné lokální třenice mezi členskými státy, zejména pak co se týče emisí. Dlouho se nad tímto problémem zavíraly v evropských institucích oči a já budu jenom ráda, když tento problém začneme konečně řešit. Nesouhlasím však s tvrzením, že nedostatky v oblasti administrativní kapacity a veřejné správy jsou hlavními příčinami neuspokojivého provádění. Neustále zde administrativní zátěž totiž jenom zvyšujeme.

O zimním energetickém balíčku se radši ani nebavím. Zamysleme se.